Diese Situation hat sich jetzt zum Glück deutlich verbessert.

Das Treffen am 27. April ist ja schon erwähnt worden. Diese sehr positiven Auswirkungen begrüßen wir natürlich. Aber das ist noch lange kein Grund für Optimismus, denn wir müssen die Situation in der gesamten Gegend sehen. Und hier sehe ich zumindest ein großes Problem mit Japan, dessen Verteidigung noch große Lücken hat und das offensichtlich im Blickpunkt von Russland liegt. Die Aktivitäten der russischen Marine rund um Japan sind bedeutend. Deswegen ist auch die Situation auf der Koreanischen Halbinsel nicht unabhängig zu sehen. Und wir wissen immer noch nicht, was der nordkoreanische Präsident wirklich will. Einerseits hat er erreicht, was er lange erreichen wollte, nämlich eine gewisse internationale Anerkennung. Er hat auch den Druck gemildert, der auf ihn ausgeübt worden ist, speziell von China. Aber ob das alles reicht, um die Situation zu befrieden, ist fraglich. Deswegen meine dringende Bitte an die Hohe Vertreterin, hier noch mal intensiv aktiv zu werden und eine friedliche Lösung zu suchen.